Dovoľte mi len jednu poznámku. Ja si myslím, že nie je pravda, že Európska komisia, komisár Füle, Catherine Ashtonová nemajú plán. Ja si myslím, že ten, ktorý je na stole, je dobrý a správny plán. Ale to neznamená, že by sme si nemali uvedomiť, že Európska únia je v novej situácii. To, čo sa malo udiať vo Vilniuse, ukázalo istú gravitačnú silu Európskej únie a Rusko na to odpovedalo. Rusko na to odpovedalo spôsobom, ktorý sa veľmi jasne dá charakterizovať ako istá imperiálna odpoveď. Hannes Swoboda správne poznamenal, že Rusko nemá právo kolonizovať Ukrajinu. Nemá právo, pretože Ukrajina je suverénna, samostatná krajina. Rusko sa samozrejme pokúša o sféry vplyvu, na ktoré takisto nemá absolútne žiaden nárok. Je to imperiálna politika a musíme byť pripravení so všetkými prostriedkami, hádam prvý krát, reagovať, že v našom susedstve...